Jede Person hat das Recht auf Gedanken Gewissens und Religionsfreiheit. Sie hat die Freiheit, ihre Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen. So steht es in Artikel 10 der EU Grundrechtecharta. Ich möchte den Fokus nun genau auf diese wunden Punkte legen, auf viele Menschenrechtlerinnen weltweit, die für das Grundrecht der Religionsfreiheit eintreten und dafür verfolgt werden Missionarinnen, Nonnen und Ordensfrauen, Frauen von Priestern, Gläubige. Sie alle kämpfen millionenfach und weltweit für Religionsfreiheit und das Recht, den Glauben zu leben. Ich möchte Sie fragen, Frau Kommissarin Haben wir auch diese Frauen, die verfolgten Christinnen, übrigens gerade im Monatsschwerpunkt des kirchlichen Hilfswerks Open Doors, im Blick, wenn wir heute über Menschenrechtlerinnen sprechen? Ich finde, wir sollten es im Blick haben, gerade auch, weil ihre Zahl so erschreckend hoch ist. 200 Millionen Christen werden weltweit verfolgt, weil sie für das Menschenrecht auf Glaube kämpfen. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Behalten wir sie im Blick, wenn wir heute von mehr Unterstützung für Menschenrechtlerinnen sprechen.